Elnök Asszony, az Európai Unió ma is az emberi jogok biztosításának és tiszteletben tartásának értékein alapul, ezt az alapelvet pedig a harmadik országokkal folytatott különböző együttműködési formái során is érvényesítenünk kell. Ugyanakkor nem lehetünk elvakult idealisták sem, akik azt mondják, hogy addig nem működünk együtt bizonyos országokkal vagy térségekkel, ameddig az emberi jogi rezsimjük nem éri el az EU ban érvényesülő szintet. Ehhez azt is hozzá kell tennünk, sok esetben mi magunk sem járunk elő jó példával, ami az emberi jogokat, jelesül a kisebbségi jogokat illeti. Az Európai Unió intézményei épp annyira tehetetlenek a tagállamok, mint a harmadik országok vonatkozó politikájának befolyásolása terén. Sőt, még mintha óvatosabb is lenne a Bizottság a tagállamok gyakorlatának bírálatával, mint harmadik országok feddésével. Azt gondolom, ez semmiképpen sem erősíti hitelességünket a világban.